Madame la Présidente, Monsieur Tusk, quand je vous ai entendu il y a un peu plus de deux heures et demi maintenant, j'avoue, j'ai ri. Puis je me suis demandée si vous étiez venu ici pour vous moquer du Parlement ou bien si vous étiez venu pour nous provoquer, parce que vous savez très bien qu'aucune conclusion concrète sur le paquet Asile n'a été adoptée. Et comme cela vous a été demandé à plusieurs reprises, j'aimerais que vous m'expliquiez comment, depuis plus de deux ans, aucune position concrète n'a été prise sur ce sujet. Alors que, dans le même temps, il est assez simple de se pencher et de parvenir à un accord sur le renforcement des frontières, là ça va tout seul. Parallèlement sur la directive Retour, les États membres nous pressent pour avoir la réforme la plus rapide possible, qui plus est, en prenant à bord le modèle français, qui est le plus inefficace en la matière. Alors voyez vous, le Parlement n'est pas la chambre d'enregistrement des volontés du Conseil et nous n'entendons pas nous laisser prendre au piège de cette manipulation qui ne vise pas finalement à avoir une réforme efficace, mais simplement à satisfaire les populistes.